Herr Präsident, Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist schon viel darüber gesagt worden, wie stark die Schweiz und die Europäische Union ökonomisch miteinander verflochten sind, und wie wichtig es ist, dass wir entlang der integrierten wirtschaftlichen Wertschöpfungsketten auch die verwaltungsrechtliche Verfolgung von Kartellen und unfairen Marktabsprachen sicherstellen. Insofern freue ich mich, dass unser Schattenberichterstatter Markus Ferber bereits deutlich gemacht hat, dass die EVP Fraktion diesem Abkommen zustimmen kann.

Zum Zweiten kann ich mich der Kollegin Băsescu nur anschließen, dass die Abstimmung, die in der Schweiz am kommenden Sonntag stattfindet, natürlich auch für uns von herausragender Bedeutung ist, weil wir die Grundprinzipien dieses freien Binnenmarkts natürlich überall in den Ländern auch akzeptiert sehen wollen, die von diesem Binnenmarkt direkt profitieren. Ich glaube, dass dieser Punkt zeigt, dass wir ein Interesse daran haben, zu einem institutionellen Rahmenabkommen zu kommen, bei dem tatsächlich alle wesentlichen Rechtsfragen auf Grundlage der aktuellen Rechtsentwicklung entschieden werden können, und wir nicht bestimmte Fragen mit Entwicklungen vergleichen müssen, die in der Vergangenheit lagen. Herr Präsident, vielleicht darf ich noch einen Kommentar hinzufügen Ich glaube, dass die strafrechtlichen Sanktionen, die in der Fragestellung an die Kommission erwähnt wurden, immer wieder recht populär sind, aber jedenfalls Großbritannien, das vor einigen Jahren solche strafrechtlichen Verfolgungsmethoden eingeführt hat, sie bisher nie genutzt hat und ein Stück weit damit auch deutlich wird, dass sie möglicherweise weniger attraktiv sind als häufig gedacht.